Já bych nejprve připomněl smysl kohézní politiky, protože jejím smyslem je zejména odstranit znevýhodnění, kterým trpí určité regiony, slabé regiony, a pomoci jejich růstu. Také samozřejmě pro nové země za to, že splnily všechny standardy EU, které byly naplněny při přístupových rozhovorech, tak je dáno toto dotační pravidlo, resp. tato podpora, která jde především od přímých plátců. Je velmi nebezpečné, pokud tato politika, která skutečně přispívá k odstraňování rozdílů, by byla oslabována a takhle zatím vypadá, že bohužel bude vypadat nový víceletý finanční rámec. Já chci před tímto oslabováním kohézní politiky skutečně varovat, protože to může vykopat velmi hluboké rozdíly.